El informe, centrándose en la revisión de la Directiva sobre el comercio electrónico, pretende ser una contribución valiosa a la inminente propuesta legislativa de la Comisión. La futura norma debe seguir respetando principios bien establecidos en la Directiva, como la cláusula de mercado interior, la libertad de establecimiento y la prohibición de imponer una obligación general de monitorización a los intermediarios digitales. Ahora lo importante, de todas formas, es que se actualice esa Directiva sobre el comercio electrónico y así, por ejemplo, clarifique el régimen de responsabilidad en materia de gestión de contenidos y proporcione herramientas para hacer frente al creciente volumen de mercancías ilegales, que tanto están perjudicando al sector de las manufacturas. Dicho esto, el ámbito de actuación de la nueva propuesta debe ir más allá de la Directiva sobre el comercio electrónico y adaptar los conceptos de competencia a la digitalización. Tal y como se ha hecho en otros sectores, los reguladores nacionales deben contar con instrumentos para afrontar el creciente número de barreras para el acceso a los datos que encuentran las empresas para intentar llegar a los clientes. Me refiero a eliminar condiciones de acceso inflexible, al acceso ilimitado de las funciones de los sistemas operativos o también a los datos de las transacciones legales. En definitiva, debemos garantizar que en un mercado digital todas las empresas tengan acceso a terceros proveedores en condiciones de igualdad y transparencia, porque eso va a redundar, en último término, en mejores servicios y en una mayor investigación.